Tudjuk tehát, hogy az integráció milyen erőteljes eszköz ebből a szempontból, és most a mi kezünkben van a Nyugat Balkán esetében. A Nyugat Balkán nemrégen ment keresztül egy nagyon traumatikus időszakon, nagyon sok emberi fájdalmat okozó háborún. Ennek meghaladásához az európai integrációs folyamat előrehaladására van szükség.

Többen említették a fiatalok számára a közvetlen kapcsolat, közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségét, a demokratikus erők megerősödésének lehetőségét. Mindenképpen a bizalom üzenete és a vízummentesség, de európai érdek is a Nyugat Balkán közeledése az Európai Unióhoz biztonságpolitikai, gazdaságpolitikai szempontból is.